Son, además, nuestros socios en la OTAN y cooperamos estrechamente para hacer frente a desafíos globales como el cambio climático. También apostamos por el multilateralismo y por el respeto del Derecho internacional.

El acuerdo CETA es el acuerdo de libre comercio, como ya se ha dicho, más moderno que la Unión Europea ha negociado. Permitirá un mejor acceso para nuestras empresas al mercado canadiense de alto poder adquisitivo. Además de un sistema innovador para la resolución de conflictos entre inversores y Estados, el CETA establece una amplia apertura en materia de contratación pública, lo que me parece muy importante, pues permitirá a las empresas europeas participar en contratos públicos también a nivel de provincias y municipios en Canadá. Es el acuerdo más amplio abierto en esta materia por este país. El CETA dinamizará las relaciones económicas y comerciales con Canadá. En el mundo de hoy no se puede estar contra el comercio internacional. Todo lo contrario, el comercio trae prosperidad, beneficia a los consumidores y también crea empleo, tan necesario en Europa.